Señor Presidente, quisiera utilizar este minuto para hacer mención de las consecuencias trágicas de las intensas lluvias caídas en España en el sur y el sureste de la península, concretamente en la región de Valencia, en Murcia y en una parte de Andalucía. El 28 de septiembre de 2012 cayeron lluvias torrenciales que produjeron daños muy considerables en todo el sector agrícola.